Zadajmy sobie pytanie, co się zdarzyło na Ukrainie czy miał miejsce zamach stanu, a może nastąpił przewrót wojskowy? Tylko w takich warunkach nocami pisze się projekty rezolucji, rano się je negocjuje. Negocjuje się je w taki sposób, że bezwzględna większość po prostu dominuje sformułowania i dominuje to, co ma w tych rezolucjach być pokazane. Język, którego użyto w projekcie rezolucji PPE to jest język, którym się potępia kacyków afrykańskich i południowoamerykańskie reżimy. I to jest język, który nie odpowiada sytuacji na Ukrainie. Chciałbym, żeby panowie z PPE zdecydowali się, czy Ukrainę opisujemy językiem komisarza Füle, który mówi tak, ale coś jest dobrego, ale wiele rzeczy nam się nie podoba, czy będziemy używać języka negacji nic nam się nie podoba i wszystko trzeba potępić?!

Byliśmy świadkami, pomagaliśmy demokratom, pomagaliśmy wszystkim, którzy chcieli iść do Unii Europejskiej. Mamy pół roku konsolidacji, konsolidacji, która może prowadzić do negatywnych efektów, i po to jesteśmy, aby te negatywne efekty pokazać, ale nie teraz i nie w taki sposób.